Hvala lepa, za besedo! No, danes imamo v bistvu razpravo o uspehih slovenske kmetijske politike, na splošno in že v daljšem obdobju. Prej je bilo v odgovoru na vprašanje kolega Mahniča povedano, da je v kratkem času, ne niti desetih let, propadlo devet tisoč kmetij. Zdaj pa sprašujem vlado, ali so ukrepi, ki jih predlagamo, ki jih predlagate, usmerjeni k temu, da ohranjamo slovenske kmetije, slovensko podeželje, da ohranjamo slovensko posest in kulturno krajino, ali pa so to ukrepi, ki gredo popolnoma v nasprotno smer. Zdaj, če se obdelava kmetijskih površin opušča, če se zapirajo manjši proizvajalci mesa, ne vina in tako naprej, ne, potem najbrž ti ukrepi ne gredo v pravo smer. Če bi bila slovenska kmetijska politika prava, ne, potem bi vsaj na področju vina imeli stoodstotno samooskrbo - gospa državna sekretarka, jo nimamo! Če če moramo uvoziti štirinajst milijonov litrov vina, to je toliko, kot ima približno največja slovenska klet, potem delamo koristi drugim. Mi kupujemo nekontrolirano vino ali pa morda kontrolirano, ne vem, iz Makedonije, od kjerkoli drugje, deloma trgovci, deloma pa tudi kleti, in se to dela potem kao slovensko vino. Delate pa vse, da se zatre vse tiste, ki na slovenskem podeželju skušajo karkoli narediti, proizvesti in tako naprej in tako naprej. Date jim razne blagajnice, listke, visoke kazni in tako naprej, ne. Zdaj. S to slovensko kmetijsko politiko ste ukinili in uničili male klavnice na podeželju, ne, na Koroškem obstajajo, pri nas jih ni. Ukinjate, ne vem, ali pa nabijate kazni za v gozdovih, ne, za posek in prevoz brez, ne vem, prevoznice ali dokumenta in so kazni enormne. Tudi v tem primeru, ne, ko gre za proizvodnjo vina, so kazni enormne, in to za minorne proizvajalce. Veste, vi ste sprejeli, ne, ukrepe za izboljšanje stanja na slovenskem podeželju in na slovenskem, področju slovenskega kmetijstva, ampak sprejemate radikalne ukrepe za radikalno uničevanje slovenskega podeželja, za radikalno uničenje. In trendi so negativni. In vsi tisti, ki toliko časa že vegetirate na slovenski politiki, na kmetijski Ministrstvu za kmetijstvo, bi morali oditi, ker ste neuspešni. Neuspešni ste! Vaš nekdanji minister, gospod Židan, vi kot državna sekretarka in drugi tam, ne, ki krojite usodo slovenskega podeželja, ste neuspešni. Vsako podjetje, ne, ki ima take trende, se zapre, ga ni možno sanirati, ne, ker dolgoročno, ne, se te stvari odvijajo v napačno smer in ni rezultatov. Na področju kmetijstva se dogaja točno to, zato ker si s s sistemskimi ovirami, ne, povzročate propadanje in odvračanje ljudi od tega, da bi sploh kmetovali. Glejte, to je, to je nonsens, kar se počne, ne. Zdaj, če to vi, ne, ne vem, pravite, da to je zdrava kmetijska politika, ne, potem bi bilo treba najbrž uvesti še kakšen test, ke preden se kakršenkoli zakon spusti v zakonodajni postopek. Mali vinogradnik ni konkurenca nobenemu. Mali proizvajalci - tudi jaz sem med njimi, ne, imam tam nekaj, par arov vinograda, ne, - nismo konkurenca nobenemu. Tudi če bi prodajali, nismo konkurenca nobenemu. Ampak če boste šli v tujino, ne, se povsod pohvalijo z domačim pridelanim vinom v domači gostilni. In tudi vi ne, na eni strani spodbujate samooskrbo, ne, in zeleno proizvodnjo in, ne vem, porabo v šolah, ne na drugi strani pa uničujete teiste, prav enako, delate, ne. In dejansko so ukrepi zmedeni, na eni strani forsirate, recimo, zidaniški turizem, na drugi strani pa te iste proizvajalce z omejitvami, ukrepi, kaznimi uničujete. To je nemogoča situacija. To ne da predlaga neka državna institucija, ne, ki se reče me za take ukrepe, je noro. In, ukrepi in kazni in te stvari so vse nesorazmerne in ne bodo dodale nobenega uspeha.